virðulegi forseti ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir eru einhuga í því að leita eftir aðstoð alþjóðagjaldeyrissjóðsins

eru sannfærðir um það að þeir munu sigla út úr þeim öldudal sem við erum hér nú í og einhuga um virðulegi forseti ég hafði orð á því hér í umræðunni í gær að það væri mjög mikilvægt að hæstvirtur forseti liti